Miesiąc temu głosowaliśmy nad dokładnym i jednolitym znakowaniem żywności, aby zapewnić konsumentom dostateczny dostęp do informacji, z czego wyprodukowane są spożywane przez nich produkty. Dbając o zdrowie Europejczyków, nie możemy pozwolić, aby na sklepowych półkach znalazła się żywność wyprodukowana ze zwierząt klonowanych czy też ich potomstwa. Europejskie rolnictwo przestrzegające wysokich standardów jest w stanie dostarczyć najlepszej jakości produkty, zdrowe i wytwarzane z niezagrażających środowisku warunkach.